Señora Presidenta, señora Comisaria, ciertamente hoy debemos felicitarnos por celebrar este debate. Demasiado a menudo hemos escuchado que la planificación y gestión del espectro es algo técnico y de competencia exclusiva de los Estados. Hoy, gracias a la determinación de este Parlamento durante la negociación del paquete sobre telecomunicaciones, que tan magníficamente condujo nuestra colega Catherine Trautmann, esta discusión sobre el espectro se sitúa donde debe estar, en el ámbito político y en la esfera de la Unión Europea. Su carácter de recurso público escaso y su dimensión transfronteriza justifican el valor añadido de nuestra intervención como legisladores de la UE, pero no debemos plantear este proceso como una confrontación entre los distintos usos que podamos asignar a las bandas de frecuencia. El incesante avance tecnológico hace que cada vez podamos transmitir más datos con menos uso espectral y menos interferencias. Nuestro objetivo ha de ser establecer las bases de una planificación dinámica que, en función del avance tecnológico, permita compatibilizar mejor los distintos grupos de usuarios y obtener así un mayor rendimiento económico y social de este valioso recurso. Y en este proceso no queremos que haya ni ganadores ni perdedores, sino operadores comprometidos en un proceso de mejora continua del uso y asignación del espectro, que esté orientado sobre todo al desarrollo social y económico de la ciudadanía.